Dieses neue Programm wird vom Sacharow Netzwerk organisiert und zielt darauf, die Fähigkeiten von Menschen zu erweitern, die sich für Menschenrechte einsetzen. Herzlichen Glückwunsch an Sie alle!